Madame la Commissaire, en 2012, avec Philippe Maystadt, président de la Banque européenne d'investissement, je proposai la mise en place d'une agence d'investissement pour promouvoir les synergies nationales au niveau européen, mais aussi pour développer de nouveaux projets.

L'erreur du plan Juncker vient du fait d'un financement de projets qui se serait fait de toute façon l'effet d'aubaine sans de nouvelles dynamiques de développement dans le sud de l'Europe, mais aussi le développement et la sécurité en Afrique. C'est la combinaison, au sein d'une telle agence européenne d'investissement à bâtir sur des bases nationales, d'un plan de développement européen, du montage de projets dans les pays en difficulté, du financement à capital et de la mobilisation des acteurs privés qui est indispensable.

Elle est donc inutile si on ne mène concurremment une agence européenne d'investissement et de développement bâtie sur la base des synergies de l'Europe des nations.